Señor presidente, una vez más los bancos se revelan como uno de los eslabones débiles de la economía europea los mismos bancos que han sido rescatados con el dinero público bancos a los que se les permiten impuestos de sociedades cercanos a cero y a los que los discursos públicos consideran prioritario ayudar y proteger. Estos mismos bancos son los que organizan masivamente la evasión fiscal y el lavado de dinero, amparándose en una estructura de paraísos fiscales que son el verdadero agujero negro de las finanzas europeas. A pesar de ello, la Comisión Europea se ha negado a incluir a ningún país de la Unión Europea —como Malta o Luxemburgo, que actúan sistemáticamente a favor de las grandes fortunas con la opacidad— en la lista negra de paraísos fiscales. Señorías sin una voluntad clara de enfrentarse a esta realidad, cualquier intento de lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero es papel mojado.